Spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi. Namen Gradbenega zakona je predvsem v zagotavljanju zdravja in življenja ljudi ter varnost in zanesljivosti objektov, pa tudi njihove skladnosti z urbanističnimi pravili. Zahteva po pridobitvi uporabnega dovoljenja je bila del gradbene zakonodaje ves čas, izjema je le obdobje dva tisoč dvanajst do dva tisoč osemnajst, ko je bila ta zahteva za enostanovanjske stavbe ukinjena. Takšna ureditev se v praksi izkazala za neprimerno, saj je bila zaradi potencialno neustrezne gradnje lahko ogrožena varnost zdravja in življenja ljudi. Ugotovljeni so bili primeri gradnje v nasprotju z gradbenim dovoljenjem. Kot primer naj navedem gradnjo večstanovanjskega objekta kljub temu, da je bilo gradbeno dovoljenje izdano za enostanovanjski objekt. Ker uporabno dovoljenje ni bilo predpisano, so se takšni primeri praviloma odkrili šele tedaj, ko so težave zaradi nedovoljene gradnje občutili kupci nepremičnine. Na to pomanjkljivost v zakonodaji je opozarjala tako strokovna javnost kot tudi varuh človekovih pravic. Gradbeni zakon , ki velja od junija dva tisoč osemnajst, poenostavlja postopke pridobitve uporabnega dovoljenja na način, da se le-to izda na podlagi potrebne dokumentacije in izjav pooblaščenih strokovnjakov, kot primer izjava projektanta, izjava odgovorne nadzorne osebe. Takšno ureditev nadomešča tehnični pregled in ugotovitveni postopek, ki sta bi bila, ki sta bila po prejšnji zakonodaji obvezna. Prav tako rešuje težave za primer, ko manjkajoče dokumentacije ni možno izdelati za nazaj. Manjkajočo dokumentacijo lahko v teh primerih v celoti nadomestijo izjave pooblaščenih strokovnjakov. Zvezi z očitki predlagatelja, da je Slovenija na lestvici Svetovne banke Doing Business na področju pridobivanja ustreznih dovoljenj za gradnjo objektov nazadovala, pa naj omenim, da učinki nove gradbene zakonodaje še niso bili vključeni v zadnjo analizo. Prav tako merila za rangiranje držav na lestvico ne zajemajo postopkov pri gradnji enostanovanjskih stavb, torej področja, katerega se predlog SDS dotika. Glede na navedeno v poslanski skupini Liste Marjana Šarca predloga predlagatelja ne moremo podpreti.